Quiero agradecer a la ponente y al resto el trabajo realizado y decir que la dimensión exterior de la PPC obliga a toda la flota europea a cumplir las mismas normas y a operar con los mismos principios dentro y fuera de nuestras aguas. Este Reglamento mejorará la transparencia, el control y la sostenibilidad de las actividades de los más de setecientos buques europeos que pescan bajo acuerdos con países terceros, al amparo de la legislación de las Naciones Unidas, mediante acuerdos privados o ejerciendo actividades en alta mar. El primer éxito es, pues, controlar a la flota independientemente de su tipo de actividad, establecer procedimientos contra los cambios de pabellón abusivos y autorizar derechos de pesca solo cuando hay excedentes no utilizados por las comunidades locales. El segundo, establecer más y mejores medidas de control, como el registro electrónico de buques de la Unión Europea o la supervisión europea de las autorizaciones. El tercero, la seguridad jurídica que añade para todos los operadores. Sin embargo, queremos que los criterios comunes de admisibilidad que deben exigirse para conceder licencias solo se apliquen a los buques y no a los operadores o capitanes.

2009. Desde el año 2015, la Comisión nos debe un informe de evaluación, pero sabemos que no en todos los Estados miembros las mismas conductas implican las mismas sanciones. En esa situación, con la propuesta original de la Comisión los países hasta ahora menos rigurosos en el control parten con ventaja. Por ello, propongo votar a favor de la enmienda 30, letra d, y también, a favor de la enmienda 48, porque es necesario dar soluciones a favor de los acuerdos que están latentes.